Heute kam eine Studie heraus Better Growth, better Climate gemacht für den Gipfel, die noch einmal deutlich zeigt, dass der Klimaschutz ein Treiber für Wirtschaftsaktivität und Wirtschaftsinvestitionen sein kann und kein Gegensatz dazu ist. Es fehlen allerdings die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Die fossilen und atomaren Energien werden immer noch subventioniert.

70 Billionen oder Trillionen Investitionen werden die falschen Prioritäten gesetzt, halt eben keine nachhaltigen Projekte. Ich glaube, die EU ist gut, aber nicht gut genug, und ich hoffe, dass wir in der neuen Periode nicht schlechter werden. Der Klimaschutz muss eine eigenständige Kategorie sein und darf nicht in ein anderes Portfolio gepresst werden.

Wir werden auch die neue Kommission daran messen müssen.